Domnule președinte, în Moldova există de mai mulți ani două tendințe politice.

O susțin regiuni ca Transnistria sau Găgăuzia. E și punctul de vedere îmbrățișat de Partidul Comuniștilor.

Cealaltă tendință e unionistă și pro europeană. O susțin cetățenii care vor o singură țară, cei care consideră că trebuie să circule fără vize în Uniune, cei care văd în piața europeană o șansă mai mare decât cea oferită de piața rusă. În ultimii ani, orientarea unionistă a primit încurajări de la Bruxelles și a fost ajutată de unioniștii pro europeni din România. Confruntarea dintre cele două tabere are în fundal o altă dispută deși oficial suntem parteneri strategici, Rusia nu ne respectă opțiunile și ne tratează ca adversari. Am pierdut deja confruntarea cu Putin în Georgia și Armenia, suntem într o poziție foarte proastă în Ucraina. Am putea câștiga măcar în Moldova. Ce ziceți, domnule comisar Füle?